V Evropě je zaveden systém kolektivní správy autorských práv, který má zajistit dodržení práva na duševní vlastnictví a zároveň tedy oprávněným nositelům práv zajistit jistý komfort při udělování těchto souhlasů s užitím jejich děl, které potom poskytují tito kolektivní správci.

Nicméně problém je v tom, že každý kolektivní správce zastupuje pouze nositele práv na určitém území členského státu.

Myslím si, že by bylo vhodné, aby se Evropská unie nad tímto problémem zamyslela, aby uživatel mohl získat souhlas konkrétního tvůrce od konkrétního kolektivního správce, který tak může poskytnout souhlas i pro celé území EU.